Señor Presidente, desde la delegación socialista española, conscientes de que las normas de la OMC no permiten mantener indefinidamente las exenciones arancelarias que la Unión ofrece a los países Asia Caribe Pacífico —los ACP—, hemos defendido que el plazo que se fije para su extinción no comprometa el desarrollo ni de estos países ni de la actividad de los actores económicos de ambas partes. Por este motivo hemos defendido el mantenimiento de estas preferencias arancelarias hasta enero de

En este contexto, hemos apoyado la fecha de octubre de 2014 como mal menor, aunque consideramos que es un plazo demasiado corto, y lamentamos profundamente la responsabilidad en esta cuestión del Consejo y de algunos grupos políticos, como el PPE, que causarán más de una dificultad a algunos de los países en desarrollo.